Pane předsedající, jsem velmi ráda, že jsme dnes přijali legislativu, která transponuje mezinárodní Marrákešskou dohodu o zpřístupnění autorských chráněných děl osobám se zrakovým postižením. Tato výjimka zásadně ovlivní kvalitu života zrakově postižených občanů a umožní jim lepší zapojení do kulturního, ekonomického a sociálního života, samozřejmě v případě, že členské státy budou také spolupracovat. V současnosti je za pomoci alternativních metod, tedy zejména v Braillově písmu, velkoformátovém písmu nebo v audioknihách dostupných celkem 20 všech děl. Zpřístupnění dalších 80 může mít tedy zásadní dopad na studijní možnosti a celkové vzdělávání těchto osob a zároveň to neovlivní komerční prodej, protože tyto osoby se zatím prostě nezapojují, nevyužívají autorsky chráněná umělecká díla.